Aj etnické menšiny doplácajú na štátom vykonávanú politiku radikálneho islamu v tejto krajine. Náš apel na iránske orgány, aby rešpektovali právo etnických menšín používať svoj vlastný jazyk pri komunikácii v súkromí aj na verejnosti a aby umožnili menšinám slobodu náboženského vyznania a zastavili diskrimináciu, prenasledovanie menšín, ako aj uplatňovanie trestu smrti pre konvertitov z islamu, je veľmi dôležitý. Je dôležitý preto, že aj keď arogantná iránska administratíva dnes neurobí žiadne zmeny, vie, že Európa sa na ňu pozerá a pozerá sa na ňu celý svet, a bude vedieť, že v budúcnosti ponesie zodpovednosť za svoju arogantnú menšinovú politiku.